forseti vill geta þess að atkvæðagreiðslur verða að loknum liðnum störf þingsins um klukkan ellefu um klukkan hálfeitt verður gert hlé á fundinum fyrir fundi í þingflokkum sem stendur til klukkan hálftvö forseti áformar að hafa fund eftir kvöldmat og verður kvöldmatarhlé milli klukkan sjö og átta